Rovněž víme, že Evropská unie je zejména díky své zahraniční obchodní politice součástí problému odlesňování.

Na místě je se ptát, proč jsme tolik let čekali na akční plán Komise proti odlesňování a proč není k dnešní debatě rezoluce. Trapně tady předstíráme, že nás to zajímá, ale to je tak vše. Musíme se jasně postavit faktům jsme svědky ničení lesů a pralesů, bez kterých není života. A tohle není Notre Dame, tady mohou nenaplněné sliby znamenat zkázu. Skončeme s tlachy, skončeme s odlesňováním, skončeme s ničivými požáry.